sono le basi su cui poggia il sostegno popolare all'amministrazione attuale. Ma senza un miglioramento delle condizioni di vita della gente comune, il consenso potrebbe svanire rapidamente e con questo la volontà di procedere nelle riforme democratiche. In questo senso dobbiamo lavorare il sostegno alla popolazione non è sufficiente perché sporadico e a pioggia dobbiamo fornire e prevedere un sostegno strutturale al mondo economico, alla piccola e media struttura turistica e artigianale, che credo rappresentino la spina dorsale del paese.